Voorzitter, ik heb voor het verslag over EURODAC gestemd omdat EURODAC een nuttig instrument kan zijn in de strijd tegen illegale immigratie, tegen de georganiseerde misdaad, tegen het terrorisme.

De linkerzijde in dit Parlement verzet zich daartegen zonder ook maar één alternatief te bieden.

Bijvoorbeeld amendement 41, dat stelt dat het feit dat een persoon tijdelijk of permanent in de onmogelijkheid verkeert om bruikbare vingerafdrukken te geven, geen negatieve impact mag hebben op de juridische situatie van deze persoon of op zijn verzoek om internationale bescherming. Zoiets kan de deur wagenwijd openzetten voor misbruik.